Két dologban mindenféleképpen egyetértünk, de egy kérdésem is lenne az egyik az az, amit Ön is említett, hogy tényleg egy jó jelentéssel állunk szemben, a másik pedig az, hogy hát a tagországoknak bizony, a tagországi kormányoknak még bőven bőven van teendőjük, különösen néhánynak, amely úgy lemaradt ebben az egész folyamatban. Kérdésem viszont, hogy Ön úgy érzi e, hogy a mostani akár tagállami, akár európai uniós intézményi intézkedések lehetővé teszik e elégséges módon azt, hogy a gyerekek, a fogyatékos gyerekek már felnövésük időszakában a szüleikkel együtt tudjanak készülni a nehéz jövőre?